Tisztelt Számvevőszék! A hat éve tartó gazdasági válság nagy megpróbáltatásnak teszi ki a választókat, és ez még fontosabbá teszi számunkra a takarékosság és átláthatóság szem előtt tartását.

Engedjék meg, hogy mégis azt mondjam, hogy a hibák és a hibák értékhatárának csökkentése mellett legalább ilyen fontos, hogy növelni tudjuk a hatékonyságát az egyes európai politikákra fordított összegeknek, hogy megtaláljuk azokat a lehetséges szinergiákat és azokat a lehetséges helyszíneket, ahol modernizálni tudjuk saját tevékenységüket, és ahol növelni tudjuk a választók bizalmát. Én őszintén elárulhatom Önöknek, hogy nekem az európai intézmények között vannak kedvenceim.

Ezért nagyon örülök, hogy az idei évben mintha kevesebb konfliktus övezte volna az ügynökségek tevékenységét.

Nagyon fontos, hogy miközben a szabályszerűséget ellenőrizzük, aközben mi magunk is a szabályszerűség határán belül maradjunk. Én úgy ítélem meg, hogy egy intézménynek a zárszámadásának elfogadását nem akadályozhatja az OLAF fal kapcsolatos vizsgálat. Úgy ítélem meg, hogy az OLAF esetleges vizsgálata egyes alkalmazottak, vagy egy alkalmazott ellen nem hozhat nehéz helyzetbe egy intézményrendszert. Akkor járunk el tehát helyesen, hogyha az OLAF vizsgálat mellett a zárszámadást elfogadjuk, és megvárjuk az OLAF mint intézmény döntését.